Ohne Reformen wird der IWF sicher keine Kredite auszahlen. Streicht Kairo indessen die staatlichen Subventionen für Lebensmittel und Benzin, ist ein Aufstand der Armen wahrscheinlich. Auch zeigen die gewalttätigen Unruhen, wie wenig Kontrolle sowohl Mursi als auch die Opposition über die Menschen auf der Straße haben.